Ta riječ je za mene vjerodostojnost. Vjerodostojnost Europske unije kada govorimo o liberalizaciji viza. Nakon glasanja ovoga Parlamenta očekujem glasanje u Vijeću jer u pitanju je naša vjerodostojnost budući da je Kosovo, barem u ovom dijelu, ispunilo svoje uvjete koje smo im dali. S druge strane, vjerodostojnost Kosova dovedena je u pitanje i njihova namjera ulaska u Europsku uniju dovedena je u pitanje s nametanjem carina Bosni i Hercegovini i Srbiji u stopostotnom iznosu. Ako netko želi Berlinski proces, ako netko želi ući u Europsku uniju, ako netko želi ući na jedinstveno tržište, ako netko želi regionalnu suradnju, ne može uvesti stopostotnu carinu. Dakle, vjerodostojnost s naše strane da bi vjerodostojno mogli tražiti od Kosova da se oni prilagode nama.